Señora presidenta, hace apenas una semana, tras reunirse con autoridades turcas, el comisario europeo de Migraciones afirmaba que Turquía sigue siendo un socio clave en la gestión de la migración y reafirmó la vigencia del acuerdo de la vergüenza entre la Unión Europea y Turquía.

Parece que la Unión Europea no solo está decidida a mirar hacia otro lado, sino, incluso, a legitimar a Erdogan en su guerra contra el pueblo kurdo, con tal de que siga haciendo de policía de fronteras de la Unión Europea, de la Europa fortaleza.

La Unión Europea no puede ser cómplice de esta masacre.

Llamamos a utilizar toda la presión popular e institucional necesarias para acabar con la guerra.